forseti þann fimmtánda mars tvö þúsund og sjö skipaði forsætisráðherra nefnd til að fjalla um leiðir til að styrkja atvinnulíf á vestfjörðum og átti sú nefnd að skila af sér fljótt og gerði það aprílmánuði skömmu fyrir síðustu alþingiskosningar ástæðan er einföld og augljós viðvarandi fólksfækkun í fjórðungnum þannig hafði fólki fækkað um tæplega fjórtán prósent frá nítján hundruð níutíu og sjö þar til þessi nefnd var skipuð á síðasta ári tillögur nefndarinnar voru viðamiklar og fyrsta tillagan sem getið er um fjallar um að flýta fyrirhuguðum framkvæmdum á vestfjörðum í samgönguáætlun og markmiðið með þessum tillögum öllum var að fjölga vestfirðingum úr sjö þúsund fjögur hundruð sjötíu eins og þeir voru þá orðnir upp í átta þúsund þrjú hundruð árið tvö þúsund tuttugu fyrsta tillagan var að flýta þegar ákveðnum samgönguframkvæmdum þetta er greinilega mjög öflug aðgerð vegna þess að sömu framkvæmdir voru orðnar mótvægisaðgerðir tveimur mánuðum síðar þegar ákveðið var að skera niður þorskkvótann um þriðjung þannig að þessi flýting á framkvæmdum á bæði að fjölga vestfirðingum upp í átta þúsund þrjú hundruð á nokkrum árum og koma í veg fyrir að þeim fækki vegna niðurskurðar í þorskveiðum en aðrar tillögur eru samtals þrjátíu og sjö sem er listaðar í skýrslunni upp á samtals um áttatíu og sjö ný störf á vestfjörðum á stöðu mála af vestfjarðanefndinni sjálfri og birtust í fréttum í janúarmánuði kemur fram samkvæmt því sem halldór halldórsson bæjarstjóri í ísafjarðarbæ segir að tuttugu og átta komma fimm störf áttu að verða til á vestfjörðum á síðasta ári en urðu ekki nema átján komma átta og fyrst og fremst hafði verið skortur á fjárheimildum sem gerði það að verkum að markmiðið náðist ekki atvinnumálanefnd vesturbyggðar lét málið til sín taka núna í síðasta mánuði að ályktaði á þann veg að það harmaði að ekki að hafi verið fylgt þeim tillögum sem nefndin lagði fram um það bil helmingi tillagna nefndarinnar hefði verið frestað og fjármagnið hefur einnig verið skorið niður um helming segir í ályktun atvinnumálanefndarinar í framhaldi af þessu hef ég leyft mér að bera fram fyrirspurnir til hæstvirts forsætisráðherra á þingskjali sjö hundruð tuttugu og átta

helmingi tillagna nefndarinnar verið frestað og fjármagn skorið niður um helming eins og fram kemur í samþykkt atvinnumálanefndar vesturbyggðar